Señor Presidente, mi país estará mañana en huelga general en protesta contra la agresión social que supone la reforma laboral impuesta y no negociada por el Gobierno. Una agresión contra los trabajadores en paro porque no generará empleo y facilitará el despido, una agresión contra los trabajadores jóvenes a quienes condena a la precariedad, una agresión contra las mujeres trabajadoras ya que impide la conciliación familiar y profesional al permitir que los empresarios modifiquen unilateralmente el horario de trabajo y al acabar con el permiso de lactancia. En definitiva, la reforma laboral es una agresión contra el acervo social europeo que debería preocupar al conjunto de Europa y a este Parlamento.